Wenn Sie sich allerdings die finanziellen Summen hier mal in der Dimension vorstellen wir reden hier über ein Budget im Volumen je nachdem, ob Sie die Verpflichtungen nehmen oder die Zahlungsmittel von 160 Mrd. EUR da, glaube ich, können wir mit den Praktikantengehältern keine Sanierung unseres Budgets herbeiführen.